Après cela, la Commission harcèle les États sur leur déficit public, leur interdisant toute politique sociale ambitieuse. L'argent est pourtant là, dans ces trous noirs de la finance. Voilà pourquoi il est urgent que la Commission et le Conseil européen, en lien avec les propositions internationales de l'OCDE, interdisent ces pratiques et obligent les multinationales et les banques à rendre l'argent ainsi volé et leur fassent payer leur juste part de contribution au bien commun.